virðulegi forseti ég hef nú áður komið að því að virðulegir forsetar ættu að búa til orðabók hér fyrir alþingismenn vegna þess að það virðist vera einhver nýlunda komin í það hvaða orðum megi beita hér í fullri kurteisi úr ræðustól alþingis aðstaðan er auðvitað grafalvarleg í okkar samfélagi virðulegi forseti við erum hér með viðvarandi atvinnuleysi við erum með fréttir af því að ríkisstjórnin er hér með eða með þátttöku embættismanna ríkisstjórnarinnar er verið að auglýsa hér fundi með evrópskum vinnumiðlunum þar sem verið er að hvetja fólk til þess að koma og sækja um atvinnu úti í heimi koma sér úr landi ef það getur fengið eitthvað að gera annars staðar afleiðingar eru þær að í hverri einustu viku flykkjast fjölskyldur úr landi vinnufúsar hendur svo erum við með mat um það að pólitísk áhætta gagnvart landinu hefur aukist verulega og sá mikilvægasti þáttur sem við stöndum frammi fyrir í viðreisninni er að fá hér erlenda fjárfestingu eitthvað sem við getum farið að byggja hér á er allt í uppnámi það treystir okkur enginn á alþjóðavettvangi á sama tíma og þetta er allt saman byggjast hagvaxtarspár okkur á því að við eigum að auka neysluna hér innan lands við hækkum skatta og kjarasamningar eru í uppnámi og algjört vantraust aðila vinnumarkaðarins gagnvart þessari ríkisstjórn fagurgali um réttláta gagnsæi okkar stjórnsýslu hefur reynst innihaldslaus verkstjórnin í molum og stjórnarheimilið logar í illdeilum þetta er staðan virðulegi forseti þegar þessi skýri áfellisdómur yfir þessari ríkisstjórn og ríkisstjórnarflokkur kemur frá hæstarétti í þessu mikilvæga máli því máli sem þessi ríkisstjórn hafði hér sem eitt af sínum aðalmálum er þetta staðan það er aumlegt auðvitað að þurfa að hlusta hér á hæstvirtan ráðherra og háttvirtir þingmenn sem á þessu bera auðvitað hina höfuðábyrgð reyna að fyrra sig henni þeir benda á alla aðra og þar fer forsætisráðherra hæstvirtur í fararbroddi ekki benda á mig ég hef ekkert með þetta að gera þetta kemur mér ekki við ekki frekar en tölvumálið hér úti sem hún sat á með hæstvirtum forseta og þagði gagnvart þingheimi það var ekki henni að kenna

lýðræði það er hægt að nálgast faglega umfjöllun yfir stjórnarskrána og breytingar á henni með aðkomu þjóðarinnar með miklu ódýrari og einfaldari hætti það höfum við sjálfstæðismenn lagt til og sýnt fram á ég held að við ættum að fara að snúa okkur að alvöru málsins virðulegi forseti hætta þessu raupi sem hér er fara að reyna að standa við stóru orðin þannig að þjóðin geti farið að taka mark á þessu þingi aftur í framtíðinni